Monsieur le Président, les catastrophes nucléaires sont une des pires menaces qui pèsent sur l'humanité.

c'est pourquoi il est légitime que le Parlement européen s'inquiète de la sûreté de la centrale nucléaire d'Ostrovets, dont la Biélorussie est en train d'achever la construction en vue d'une mise en fonctionnement en

C'est d'autant plus souhaitable que la centrale d'Ostrovets est située à seulement 50 kilomètres de Vilnius, capitale de la Lituanie.

L'inquiétude légitime sur la sûreté d'Ostrovets ne doit toutefois pas être instrumentalisée par l'Union pour attaquer une fois de plus la Russie. La Biélorussie est en effet l'alliée de la Russie, qui y a déployé en 2015 une base aérienne militaire, et nul n'ignore que c'est la Russie qui a financé la construction de la centrale d'Ostrovets.